Jestem przekonany, że nowe inicjatywy, takie jak pakiet nadzoru finansowego i semestr europejski, pozwolą nam w przyszłości zapobiec sytuacjom kryzysowym lub przynajmniej zamortyzować ich skutki.

Chciałbym podkreślić znaczenie stworzenia dobrych ram dla współpracy budżetowej na poziomie Wspólnoty i państw członkowskich, w tym powiązanie kategorii wydatków budżetów narodowych i Unii Europejskiej. Takie rozwiązanie stworzyłoby także możliwości prowadzenia wnikliwych i systematycznych analiz europejskich wydatków publicznych.